Cela ne fait donc que justifier ou souligner l'importance des marchés publics et du bon usage que nous devons en faire ensemble à partir de l'éclairage de votre rapport et des textes que je prépare pour l'économie, la croissance et la compétitivité.

S'agissant de la Grèce, nous avons une task force, Madame Tzavela, qui est au travail. Il y a d'ailleurs dans cette task force des responsables extrêmement compétents de ma propre direction générale, y compris l'ancien directeur général,

Je crois qu'il existe déjà beaucoup de possibilités et c'est le président Malcolm Harbour qui l'a dit dans le cadre des directives actuelles.

La stratégie de l'Union européenne, qui a pour nom Une Union de l'innovation, a défini une nouvelle approche. Nous voulons stimuler les performances en matière de recherche et d'innovation en accélérant la mise sur le marché des idées et des découvertes novatrices. Les initiatives concernées sont là pour maintenir la compétitivité dans la promotion des achats innovants et, par exemple, l'engagement pour tous les États membres et les régions de l'Union d'affecter au total un budget de plus de dix milliards d'euros aux achats avant commercialisation et aux marchés publics d'achats innovants.

De son côté, mon collègue, M. Tajani, a engagé la direction générale Entreprises dans la Lead Market Initiative, qui aide les pouvoirs adjudicateurs dans la création de réseaux de coopération pour partager leurs expériences, acquérir et financer collectivement des solutions innovantes en partageant les risques. Nous montons ainsi des projets pilotes avec une publication récente d'un nouvel appel d'offres pour les projets innovants et un budget de 15 millions d'euros. Enfin, ma collègue, Mme Neelie Kroes, a mis en place une assistance aux pouvoirs adjudicateurs pour la mise en œuvre de la méthodologie des achats avant commercialisation.

S'agissant de la dimension durable des aspects sociaux et environnementaux que vous avez été plusieurs à évoquer, la prise en considération du procédé de production, telle que nous l'envisageons, pourra intervenir au niveau non seulement des spécifications techniques mais aussi des critères d'attribution. Mme Berès a évoqué le bonus malus, je pourrais évoquer, plus simplement, l'octroi de points supplémentaires aux soumissionnaires qui remplissent les conditions concernées, que ce soit en termes sociaux les conditions de travail du personnel, le respect du salaire minimum, ou comme je l'ai dit, les conventions collectives ou les conventions de l'Organisation internationale du travail ou encore des considérations environnementales, par exemple l'utilisation de sources d'énergie vertes. Il y a un autre souci que j'ai personnellement et que plusieurs d'entre vous partagent, je le sais, c'est celui de la coopération entre autorités publiques. Je sais qu'actuellement, des pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent coopérer entre eux ont souvent du mal à distinguer les situations dans lesquelles les directives européennes sur les marchés publics s'appliquent et celles dans lesquelles elles ne s'appliquent pas. Voilà pourquoi, au début du mois d'octobre, j'ai publié avec mes services un guide pour éclaircir et clarifier le cadre actuellement applicable dans ce domaine. Ce document est destiné à tous les acteurs des marchés publics il consolide, en la simplifiant pour la compréhension de tout le monde, la jurisprudence de la

Pour cette raison, je voudrais inclure des règles sur la coopération public public dans le contexte de la réforme que nous préparons. Plusieurs d'entre vous ont évoqué cette question de la sécurité juridique, notamment Mme Gáll Pelcz tout à l'heure. Je prendrai en compte naturellement les préoccupations exprimées par beaucoup d'entre vous sur la transparence et la question de la sous traitance. Il y a un autre aspect que je veux rappeler c'est la bonne application des règles.

Pour y parvenir, nous utiliserons deux moyens d'abord le rôle que doivent jouer les centres d'excellence au service des acheteurs et ensuite l'implication des États membres pour mieux appliquer ces règles, y compris, Madame Sartori, dans les dimensions sociales. Sur le deuxième volet du paquet législatif, j'ai bien entendu l'avertissement

Je n'ai pas d'idéologie sur cette question. J'observe simplement que, trente ans après la création du marché intérieur, il n'existe toujours pas de règles de base en matière de concessions de services. Nous allons donc faire des propositions, j'espère les plus intelligentes possibles, sans vouloir gêner, détricoter ou fragiliser les petites concessions qui intéressent beaucoup de collectivités locales. Je pense que, dans un souci de transparence, de sécurité juridique, de bonne gestion, nous avons besoin d'un cadre minimal pour la régulation des concessions de services. S'agit il pour autant de forcer l'externalisation des missions de service public? Je crois que cette critique que j'entends quelquefois n'est pas juste. Compte tenu du droit de l'Union européenne, les autorités publiques peuvent choisir librement entre l'exécution de tâches d'intérêt public qui leur sont conférées en utilisant leurs propres ressources ou en faisant appel à des entités extérieures pour les exécuter. Si une autorité publique décide de faire appel à une entité externe, à capital privé, au nom de quoi devrions nous nous opposer à cela, si cela se déroule dans des conditions régulières de transparence? Le marché intérieur dans le domaine des concessions doit garantir aux citoyens le bénéfice de services, notamment les services d'intérêt général, au meilleur rapport qualité prix, et aux entreprises, en particulier aux petites entreprises, l'accès aux marchés dans les autres États

externe. Avec mon collègue,